Nagy örömmel észlelem, hogy a tisztelt Tanács és a biztosok jelenlétében kerül sor erre a vitára. Amikor a 2010 es költségvetést megterveztük, fölvetettük a kérdést, hogy és akkor mi lesz a forrása a külső diplomáciai szolgálatnak? És akkor az volt a felelet, hogy ehhez nem kell forrás, mert átcsoportosításokkal megoldható. Nos, mi, a Költségvetési Bizottság tagjai, nem igazán hittük ezt el. Az igazság valahol kettő között van.

Ez a többletköltség mintegy negyedéves kiadások fedezését jelenti, és ugyanakkor láttuk, hogy a szolgálat fölállítása még 10 os szinten van. Nyilvánvaló, hogy az a pénz, aminek a megszavazására holnap reményeim szerint sor kerül, az valamivel hosszabb időt fedezne, mint amire ténylegesen használják. Ebből adódnak, adódhattak volna feladatok, például az összeg módosítása. Úgy ítéltük meg azonban, hogy most ennek nincs értelme. Sokkal fontosabb az, hogy ez a szolgálat minél hamarabb fölálljon, menjen előre a dolog, hiszen a Lisszaboni Szerződés egyik fontos üzenete az, hogy legyünk jól láthatóak a világban. Ugyanakkor, amikor eltekintettünk mindenfajta időhúzó lépéstől, megfogalmazunk elvárásokat, ahogy ezt a korábbi raportőrök is már megtették. Nagyon fontosnak tartjuk a földrajzi arányosságot a szolgálat fölállításában, de nem tettünk be kényszerítő erejű tartalékképzéseket, megint csak azért, hogy lendületbe jöhessen ez az egész rendszer. Szeretnénk azt is biztosítva látni, hogy a rendelkezésre álló összegeket időarányosan használják fel, és takarékosan, hiszen mindenütt most megszorításokkal kell szembenéznünk. Végül szeretnénk azt, hogy a tagállamok külszolgálataival egy nagyon világos együttműködés és egymás kölcsönös kisegítése létezzék, mert ha ez megtörténik olyan országokban ahol egy egy tagállam nincs jelen, de a mi európai szolgálatunk jelen van, bizonyos feladatokat el lehet látni. Ez költségtakarékos lesz az illető tagországok számára is, és nyilvánvalóan javítani fogja az együttműködés légkörét. Tisztelt Elnök úr! Én remélem, hogy a Parlament szavazataival támogatni fogja ezt a költségvetési átcsoportosítást.